Pane předsedající, já navážu na slova zpravodaje Chrise Daviese. Ano, on zde připomněl, že Evropská unie emituje asi kolem 12 emisí, a já dlouhodobě tvrdím, že bez globální spolupráce se naše snažení ve výsledku blíží nule. My si trvale namlouváme, že budeme spasiteli světa, že budeme tím příkladem, a ta slova já slýchám po celou dobu svého působení v tomto parlamentu. Zatím jsme nedosáhli ničeho, pouze dalších a dalších regulací a další a další zátěže naší ekonomiky. Když ještě budu reagovat na slova Chrise, víte, ono přeci nejde o to udělat jenom pár děr do země, pro některé země jsou to obrovské strukturální zásahy a příklad automobilového průmyslu není právě příhodný. Po posledních regulacích se evropský automobilový průmysl potácí v červených číslech. Já si myslím, že každá mapa do budoucnosti je velmi dobrou věcí, jenom mi dovolte upozornit, že ta mapa by neměla být nalepena na předním skle automobilu, mohlo by to končit tragédií.